Vsi v tej dvorani se zavedamo, da na da je nakopičeno odpadno embalažo in odpadne nagrobne sveče potrebno takoj prevzeti, ker je stanje v naravi že alarmantno. Zavedamo se tudi, da je v tem trenutku, ko le gasimo požar, edina rešitev interventno ukrepanje države. Do tukaj smo si enotni. Problem nastane, ko se vprašamo, kdo je za nastalo stanje odgovoren. Kdo je odgovoren, da se tega okoljskega problema država ni lotila prej, saj kupi embalaže niso nastali čez noč. Seveda nova vlada in minister za okolje in prostor ne moreta v celoti prevzeti odgovornosti za nastalo stanje, ki bi jo morala vlada Mira Cerarja in ministrica Majcnova, ki ni ukrepala. Zato smo danes tako rekoč prisiljeni, da sprejmemo interventni zakon in kratkoročno uredimo področje ravnanja s to nakopičeno embalažo. Zakon torej določa le nujno ukrepanje države, do katerega ne bi prišlo, če bi država izvajala Zakon o varstvu okolja in evropsko direktivo, ki nalagata obveznost onesnaževalcev, da sami plačujejo in poskrbijo za odpadno embalažo, sami ali preko ene od družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za to dejavnost. Ker je MOP z uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo omililo pogoje in za zavezance določilo le podjetja, ki dajo na trgu več kot petnajst ton embalaže, je ustvarila neenak položaj na trgu. Posledično je v sistemu ravnanja z odpadki vključeno le šestinštirideset cela osem celotne odpadne embalaže. Ni točnih evidenc o tem, koliko odpadne embalaže se zbere in koliko se jo da na trg. Tudi nadzora ni. To v večih sodbah ugotavlja tudi upravno sodišče, ki med drugim pravi, da so družbe za ravnanje z odpadno embalažo dolžne zagotavljati ravnanje le za tiste količine odpadne embalaže, ki jo njene stranke dajo na trg, se pravi za tiste količine, za katere so sklenile pogodbo. Interventni zakon zdaj strošek tri cela pet milijonov evrov prelaga na te družbe, ki za nastalo stanje niso odgovorne. Kljub temu da je v predlogu zakona zdaj črtana obveznost Republike Slovenije, da ta strošek izterja od družb, ostaja le njena pravica, da to naredi, bo država to brez dvoma tudi storila. Skrbijo nas tudi številni pomisleki Zakonodajno-pravne službe, ki niso bili odpravljeni in puščajo odprta vrata morebitnim tožbam. Predlog tega zakona torej ne ponuja nobenih rešitev, ki bi preprečevala nastajanje odpadne embalaže, ki bi čim več te embalaže pripravilo na ponovno uporabo oziroma jo predelalo ali recikliralo. Te rešitve bo po zagotovilu MOP prinesla nova novela Zakona o varstvu okolja. Iz izkušenj lahko predvidevamo, da je pot do tja še zelo dolga. Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami se bo uporabljal najdlje do tridesetega junija dva tisoč dvajset. In kaj se bo zgodilo po tem datumu, če področja do takrat ne bomo uredili Zakonom o varstvu okolja, bomo spet interventno ukrepali in breme prelagali na druge? V Novi Sloveniji bom kljub številnim pomislekom večinsko zakon podprli le zato, ker gre in za interventni zakon in reševanja akutnega problema.